Am votat pentru acest raport, deoarece trebuie redusă probabilitatea unor accidente grave. Astfel de accidente, cum a fost cel cu noroi roșu din Ungaria în 2010, trebuie prevenite, pentru a limita consecințele negative asupra omului și asupra mediului. Deși directiva pare să funcționeze bine, revizuirea sa este necesară pentru îmbunătățirea punerii în aplicare și reducerea sarcinilor administrative. Cele mai importante modificări au în vedere accesul la informații și participarea publicului la procesul decizional. Este nevoie de un nivel ridicat de protecție, iar reexaminarea directivei ar trebui să urmărească realizarea sa. În acest context, subliniez importanța accesului la justiție. De asemenea, informarea publicului este esențială, întrucât va duce la instaurarea unui climat de încredere. Atâta timp cât publicul primește informații clare și precise, va putea lua măsurile adecvate în caz de accidente majore.